hæstvirtur forseti nú er okkur vandi á höndum sem hér sitjum á þingi svo ég komi beint að efninu sýnist mér að helst séu í stöðunni þrír kostir sem sé að byrja upp á nýtt það ferli að undirbúa kosningar til stjórnlagaþings framkvæma þær og halda utan um þinghaldið í annan stað sé í stöðunni að virkja þá fulltrúa sem kosningu hlutu á stjórnlagaþing og fela þeim umboð alþingis til að semja drög eða í heild nýja stjórnarskrá eða gera breytingar á þeirri stjórnarskrá sem við höfum í þriðja lagi er sá kostur að hætta við allar pælingar um stjórnlagaþing á vegum alþingis á þessu kjörtímabili hvað varðar fyrsta kostinn að byrja upp á nýtt verður af því mikill kostnaður

og miklar umræður það er mjög tímafrekt verk ekki síst ef það á að búa svo um hnútana að kosningarnar verði óaðfinnanlegar að mati hæstaréttar hingað til höfum við haft það viðmið get ég fengið þögn hérna því hingað til höfum við haft það viðmið í sambandi við kosningar á íslandi að þær séu leynilegar það sé engum þvingunum beitt að vilji kjósenda komi fram og horft í gegnum fingur við minni háttar misferli nú er greinilegt að hæstiréttur ætlar ekki að sætta sig við slíka framkvæmd kosninga hér eftir og það verður meiri vandi að framkvæma kosningar á íslandi hér eftir heldur en hingað til í þriðja lagi er þessi kostur að hætta við allt saman og búa við óbreytt ástand þarna þarf að velja á milli hvað sem líður öllum pólitískum skærum sumir upplifa ástandið þannig að hér séu hagsmunaaðilar að verja þann aðgang sem þeir hafa umfram aðra að auðlindum landsins aðrir líta svo á að þjóðin eigi óskoraðan rétt til þess að hafa síðasta orðið um sína stjórnarskrá þetta er það